Herr Präsident! Ich bin sehr glücklich über diesen doch mit sehr klarer Mehrheit verabschiedeten Bericht, und natürlich auch den Bericht des Kollegen Gahler, weil ich der Ansicht bin, dass das die entscheidenden Aufgaben sind, die momentan vor uns stehen. Um Europa aus der derzeitigen Blockade und Krise herauszuführen, müssen wir uns sehr stark auf die Schutzfunktion Europas konzentrieren, die von den Bürgern sehr akzeptiert wird, sowohl was die innere als auch die äußere Sicherheit betrifft. Und da ist natürlich zuerst präventive Diplomatie gefragt, denn ein Kriegseinsatz oder ein militärischer Einsatz darf und kann erst dann erfolgen, wenn es eigentlich zu spät ist, d.

Aber manchmal ist eine solche Intervention notwendig, wie wir wissen, und da braucht Europa eben die entsprechenden technologischen Fähigkeiten und Kapazitäten und auch die entsprechenden Strukturen. Davon sind wir noch sehr weit entfernt, aber ich glaube, der Gipfel im Dezember könnte kein besseres Signal für eine Erneuerung des europäischen Gedankens geben, als diese Ideen aufzugreifen.